góðir landsmenn heimilin og almenningur í landinu eru nú að súpa leiðir af markaðshyggju óheftri og óábyrgri einkavæðingu þessi blinda stefna sjálfstæðisflokksins síðustu sautján ár er gjaldþrota nú verðum við að stokka upp á nýtt ég ræddi nýlega við þrjá bændur á vestfjörðum sem fóru út í það fyrir fjórum árum að endurbyggja fjósin sín taka upp nýja tækni það gerðu aðrir að eindregnum ráðleggingum sérfræðinga nú fer ríflega helmingur af árstekjum þeirra í vexti og verðbætur áburðarverð og öll aðföng hafa hækkað stórlega og flutningskostnaðurinn þeir eins og svo fjölmargir aðrir eru komnir í þrot sama gildir um smábátasjómenn með skertan kvóta þeir og fjölmargir aðrir eru komnir í þrot fjárhagsáætlunum sveitarfélaga sérstaklega á landsbyggðinni hefur verið kollvarpað þau geta ekki sinnt skyldum sínum ef ekkert verður að gert það vita allir sem vilja vita að ofurauðmenn fleyttu rjómann af svonefndu góðæri góðæri sem stórir hópar okkar samfélags fengu engan skerf af ekki nokkurn þessir ofurauðmenn hirtu út úr samfélaginu milljarða í eigin vasa og fengu síðan skattalækkanir í kaupbæti almenningur situr hins vegar nú eftir með sárt ennið býr við óðaverðbólgu okurvexti og kaupmáttarrýrnun

standa frammi fyrir því í dag að mánaðarlegar afborganir þeirra hafa hækkað um þrjátíu til sextíu prósent við blasa gjaldþrot og nauðungarsölur ef ekkert verður að gert nú verðum við að snúa bökum saman og byggja upp á nýtt á algjörlega nýjum forsendum þar sem fólk er í fyrirrúmi og heimilin í landinu hafa forgang það gerum við eingöngu með því að styrkja velferðarkerfið verulega hækka persónuafslátt láglaunafólks og meðaltekjufólks barnabætur og vaxtabætur og við verðum að aflétta okurvöxtunum peningamálastefna ríkisins er gjaldþrota við verðum líka að stöðva frekari stóriðjuáform nýjar erlendar lántökur til virkjana eru glórulausar rétt eins og þau umhverfisspjöll sem þau valda það verður líka að stórefla íbúðalánasjóð til endurfjármögnunar og byggðastofnun til að aðstoða bændur og smábátasjómenn það verða að skilja leiðir núna við skulum segja skilið við græðgina skilið við sjálftökuna skilið við misréttið og skilið við umhverfisspjöllin og vel á minnst við skulum líka útrýma kynbundnum launamun og kynbundnu ofbeldi þessari þjóðarskömm við getum og við skulum koma okkur í gegnum þær manngerðu hamfarir sem á okkur dynja hamfarir sem ríkisstjórn sjálfstæðisflokksins og fjárglæframenn bera ábyrgð á það er svo einfalt það er kominn tími til að byggja upp á nýtt byggja upp á nýjum forsendum byggja upp á réttlæti og félagslegri ábyrgð félagsleg ábyrgð á að vera lykilorðið og almenningur og velferð fólksins í landinu félagsleg ábyrgð og velferð fólksins og heimilanna í landinu þar eigum við að forgangsraða ekki að forgangsraða í þágu fjárglæframannanna það er kominn tími til að byggja upp byggja upp á réttlæti og félagslegri ábyrgð og okkar kynslóð ber skylda til þess henni ber skylda til þess að byggja upp